Ja, hvala lepa, ministrica, za ta del odgovora. Resnično vse navedeno absolutno drži, vendar ne smemo pozabiti na to, da so posamezniki, resnično dolgo vlagali v pokojninsko blagajno, na koncu ste pa mi rekli, da lahko za razliko zaprosijo za denarno socialno pomoč. Moram reči, da sem jim tudi sama to predlagala, ampak, ljudje, bom rekla, se čutijo manj vredne, da po tolikih letih, morajo hoditi od vrat do vrat, plus tega, pa se v dohodek šteje celotni dohodek družine in velikokrat se zgodi to, da so si pač neki, bom rekla, dohodek ustvarili vsa ta leta oziroma da ima svojec malce višji dohodek in potem te pravice enostavno nimajo. Te družine, bom rekla, oziroma ti posamezniki, si izjemno želijo ponovno aktivirati in se integrirati na trgu, dela, vendar v marsikaterem primeru, vsaj tiste s katerimi sem se jaz soočala, pa tudi, kot, delodajalec sem imela velike težave. Z veseljem bi jih vključila v programe aktivne politike zaposlovanja, vendar te omejitve, ki so posamezniki imeli, enostavno ni bilo ni bilo možnosti. Kajti, avtomatsko, ko sem ga vzela v delovno razmerje, sem se tega tudi zavedala, je zadaj sledila bolniška odsotnost, kajti, njihova zdravstvena stanja so tako težka, da si jih enostavno niti ne znamo predstavljati. Žal sem pač imela to srečo, da, žal ali pa ne žal, da sem pač z njimi tudi delala. Marsikateremu bi želela pomagati, vendar, in smo jim tudi pomagali, vendar, ko sem ga imela vključenega v aktivno politiko zaposlovanja, nisem imela dodane vrednosti v tem programu, v katerega sem ga vključila, kajti, težave so bile z njegovo bolniško odsotnostjo. Tudi resnično so vsi ti aktivni, iskalci zaposlitve, vendar jaz mislim, da bi bilo potrebno razmisliti, da bi te socialno ogrožene skupine res imele vsaj to pravico do do dopolnilnega ...